See raha tuleb kuskilt leida. Raha tuleb liikmesriikidest, kui ei ole konsensust, et juurde panna, siis pole raha, mida ka suunata.

Me räägime kliimaprobleemidest, me räägime rändeprobleemidest, me räägime noorte tööpuudusest, aga kas peaks äkki rääkima ka demograafilistest probleemidest.

Selleks et Euroopa säiliks ja meil oleks mõtet ehitada üles kliimat ja jätkusuutlikku Euroopat, on meil vaja tagada ka meie laste tulevik.